Chodzi o to, aby skutecznie przestraszyć społeczeństwo obywatelskie, skutecznie przestraszyć tych, którzy chcą w pokojowy sposób walczyć o prawdziwą demokrację w Rosji.